Noriu pasveikinti iniciatyvą, paraginti Europos Komisiją pasinaudoti bendros žemės ūkio politikos supaprastinimo procesu. Svarbu tai, kad šis supaprastinimas būtų naudingas ne sofos ūkininkams, o tiems, kurie gyvena iš žemės ūkio. Būtent toks gyvenimas parodo, koks svarbus yra žalinimas, nes jis susijęs su atsakingu ūkininkavimu tokiu, kuriuo užsiiminėja kaime gyvenantys ir iš kartos į kartą žemę dirbantys žmonės. Kitas svarbus aspektas svarbu atsižvelgti į tai, kad nauju laikotarpiu nemažai pasikeitė taisyklių, todėl manau būtina, kad Komisija paragintų agentūras ne tik naudotis baudomis, jei randama kokia nors klaida, o, priešingai, pradėti nuo daug švelnesnių priemonių įspėjimo, mokymo ir visa kita.